Přesto, že některé členské státy včetně České republiky měly na počátku jisté výhrady a požadovaly větší subsidiaritu, větší pravomoc členských států, výsledná podoba je přijatelná. Ve chvílích, kdy se i důsledkem změny klimatu stává pitná voda nedostatkem i na území Evropské unie, musíme si uvědomit její velkou hodnotu, tuto vodu ošetřovat, chránit a také zajistit dostupnost všem občanům. Souhlasím s panem zpravodajem s důrazem na subsidiaritu a rozhodování v členských státech v zásadních otázkách a oceňuji transparentnost, kterou tato zpráva, tedy přístup Evropského parlamentu, zdůrazňuje.